Cher José Manuel, tu fais le même discours devant le Conseil la prochaine fois et je suis 100 d'accord avec toi.